ég ekki heyrt spádóma af því tagi sem hæstvirtur forsætisráðherra gefur sér að uppi séu um að frjáls viðskipti landa í millum og markaður séu fyrirbæri sem heyri nú sögunni til en hitt ætla ég sannarlega að vona að nýfrjálshyggjan sé dauð og glaður mæti ég í þá jarðarför þar sem hún verður kastað rekunum það er að reynast íslandi ærið dýrt að slík hafa verið okkar leiðarljós núna síðastliðinn sautján ár rúm hin stóra alltumlykjandi spurning hlýtur auðvitað að vera einfaldlega hvernig gat þetta gerst sem við núna stöndum frammi fyrir hæstvirtan forsætisráðherra fór hér yfir það að stjórnvöld hefðu opnað hagkerfið eins og það er kallað og það hefði leitt af sér gríðarlegan lífskjarabata síðan hefði bara því miður skollið á alþjóðleg fjármálakrísa

er þetta ekki dálítil einföldun er þessi nálgun vel til þess fallin að skilja hlutina er hún vel til þess fallin að læra af þeim verðum við ekki að líta líka í eigin barm og horfast í augu við þann hluta vandans sem sannarlega var og er heimatilbúinn það er vissulega þannig að framkoma breta sérstaklega forsætisráðherra og fjármálaráðherra breta í okkar garð er hneykslanleg hún er óboðleg í samskiptum siðaðra þjóða að forsætisráðherra breta skuli koma fram á tröppurnar og tilkynna umheiminum að íslendingar séu vandræðamenn og óskilamenn í viðskiptum og gjaldþrota þjóð það er algerlega fáheyrt og megi skömm þess stjórnmálamanns vera lengi uppi sem þannig hegðar sér en við skulum ekki tala íslendingar eins og þetta hafi komið út af engu við skulum ekki gleyma því að þrjú til fjögur hundruð þúsund venjulegir bretar voru að hafa áhyggjur af sparifénu sínu inni á reikningum sem íslenskur banki hafði opnað með blessun íslenska fjármálaeftirlitsins að sveitarfélög og líknarfélög í bretlandi sáu þarna innistæður sínar í hættu við skulum líka líta í eigin barm

það sem er við okkur sjálf að sakast hæstvirtur forsætisráðherra talaði um hinn mikla lífskjarabata góðærið væntanlega góðærið var vinsælasta hugtak íslenskrar stjórnmálaumræðu hér um árabil það var aldrei hærri góðæriskórinn en tvö þúsund og sex þá réðu menn sér ekki fyrir góðæriskæti en hver var bókhaldið þegar árið tvö þúsund og sex var gert upp það var þrjú hundruð milljarða króna halli á viðskiptum íslands við útlönd þær skuldir eru þarna einhvers staðar og eru til viðbótar hinum sem nú er kannski verið að ríða íslendingum með ýmsum undirskriftum var það raunverulegt góðæri

stóra spurningin er auðvitað aftur hver gat þetta gerst hvernig gat heilt samfélag orðið svona meðvirkt að örfáar raddir aðeins reyndu að vara við að benda á það sem var að gerast

hvernig gat þetta gerst hvar var heilbrigð sjálfsgagnrýni hvað var það aðhald sem við eigum alltaf að veita okkur sjálf og spyrja okkur er nú öruggt að best sér bara svona að þetta sé svona dásamlegt að hér sé skollin á eilíf og endalaus gullöld og gleðitíð og við getum látið allt eftir okkur þegar steypan var þvílík að einn einasti maður hélt afmælisveisluna sína og hún kostaði hundrað fimmtíu milljónir króna að sögn það var flogið inn tónlistarmann til að syngja tvö lög ekkert sérstaklega vel að sagt er fyrir sjötíu milljónir króna hvers vegna varð ekki uppreisn af hverju létum við öll bjóða okkur þetta meira og minna

árið tvö þúsund og fimm fluttum við þingmenn vinstri grænna hér á alþingi tillögu um aðgerðir til að tryggja efnahagslegan stöðugleika hvað stóð í þeirri tillögu fyrir utan hluti eins og þá að fresta þensluhvetjandi stóriðjuframkvæmdum og hætta að lækka skatta á hátekjufólki í miðri þenslunni það stóð til dæmis í öðrum tölulið að beina skyldi þeim tilmælum til fjármálaeftirlitsins að huga vandlega að áhættumati í bankakerfinu markmiðið verði að hraður vöxtur útlána að undanförnu skapi ekki hættu fyrir efnahagslífið og farið verði yfir eigin fjármörk og áhættugrunn fjármálastofnana í því ljósi í þriðja tölulið að beina tilmælum til seðlabanka íslands til þess að endurskoða ákvörðun um að lækka bindiskyldu í greinargerð með þessum tillögum er meðal annars sagt um þetta að það blasi við samlíkingin með því sem sé að gerast á íslandi og leiddi til bankakreppunnar á norðurlöndunum nítján hundruð níutíu tóku margir undir þetta hér hvar voru stjórnarliðar þá sem núna eru komnir í einhverja fráhvarfseinkennaumræðu eins og heyra mátti hér á alþingi í gær þegar stjórnarandstaðan sat á sér og beið þessa dags til að ræða málin af yfirvegun nei þá fóru stjórnarþingmenn í einhverja fráhvarfsumræðu og vildu kenna landsbankanum um draga hann til saka hvar voru þeir og þeirra ábyrgð voru ekki einhverjir ráðherrar var ekki ráðherra yfir seðlabankanum var ekki ráðherra yfir fjármálaeftirlitinu jú ég held það við skulum ekki reyna að flýja svona af hólmi að neita að horfast í augu við okkur sjálf og þá ábyrgð sem við berum á þessari kreppu og þá stjórnskipulegu og lagalegu ábyrgð sem margir bera þetta er ekki eitt höfuð þó að marga langi kannski til að sjá það fjúka sem hér á í hlut hér bera margir mikla pólitíska lagalega viðskiptalega og siðferðilega ábyrgð þess vegna er það sem það er mjög brýnt að koma því verkefni strax í farveg sem forsætisráðherra hér nefndi að leggja grunninn að ítarlegri og tæmandi rannsókn þessara atburða við komumst aldrei frá þessu við endurheimtum aldrei trúnaðartraust í samfélaginu milli aðila nema gera þessa hluti upp það hlýtur hver heilvita maður að sjá það verða bara ósköp einfaldlega allir að sæta því sem þeim ber að sæta í þeim efnum verkefnin sem við þurfum núna að vinna eru margþætt og því miður verðum við að vinna þau að einhverju leyti samtímis við höfum ekki ráð á því að hugsa bara um björgunaraðgerðirnar núna og geyma allt hitt við verðum líka að leggja grunn að þeim hlutum sem þarf að vinna samhliða á næstu vikum og mánuðum til þess að geta skapað grundvöllinn fyrir endurreisn íslands nýju og betra samfélagi úr rústunum sem nú hafa verið búnar til stjórnarandstaðan hefur að mínu mati á undanförnum dögum og vikum gert það sem hún gat gert til þess að leggja lið og til þess að sýna ábyrgð við höfum ekki staðið hér í pólitískum skylmingum við buðum upp á þjóðstjórn ég fór sérstaklega til forsætisráðherra í upphafi hrinunnar og hvatti hann til þess að skoða þann hug sinn að það væru að skella á íslandi þvílíkir hlutir að ef einhvern tíma væri þörf fyrir að allir sameinuðu kraftana væri það núna fram að þessu hefur ríkisstjórnin talið sig einfæra um verkið ég efast um að svo sé mér sýnist þetta ekki ganga allt of vel ég verð að leyfa mér að segja það að ég tel að verkstjórnin gæti verið sköruglegri og röggsamlegri og mönnum unnist ýmsir fluttir betur ég verð að leyfa mér að segja það hér að ég tel að ráðherrar hefðu sumir hverjir getað haft betra taumhald á tungu sinni og jafnvel passað betur upp á pennann sinn ég verð líka að segja það að mér finnst það ekki vera í miklum takti sem við í stjórnarandstöðunni höfum reynt að leggja fram sem okkar framlag að hafa okkar sverð í slíðrum að annar stjórnarflokkurinn telji sig hafa efni á því við þessar aðstæður að þjóna eingöngu lund sinni að skrifa blaðagreinar og halda ræður um gæluverkefni sín eins og þau að troða okkur inn í evrópusambandið er það til samstöðu fallið í íslenskum stjórnmálum í dag að samfylkingin skuli ganga laus það er í raun og veru bara einn flokkur á íslandi sem hegðar sér eins og stjórnarandstöðuflokkur það er samfylkingin ekki við sem eigum þó að forminu til að heita í stjórnarandstöðu þetta undrar mig mjög satt best að segja við þurfum á öðru að halda en því að menn reyni inn í þetta viðkvæma ástand að troða sínum hugðarefnum hver sem þau eru af þessu tagi það er ekki viðfangsefnið nú í krísunni miðri þegar við reynum að lifa dag frá degi og bjarga því sem þarf að bjarga á hverjum einasta degi og ég hef mikinn skilning á stöðu forsætisráðherra við þær aðstæður og við höfum fundað daglega að undanförnu með honum sem er til bóta frekar en ekki neitt að við þetta er ekki auðvelt að búa af hverju gengur ekki ríkisstjórnin fram samstillt og leggur deilumál til hliðar á sama tíma og við stjórnarandstæðingar reynum þó að leggja okkar þar af mörkum og verðum ekki sökuð um annað það sem við þurfum að gera þegar við höfum unnið þær nauðsynlegu björgunaraðgerðir og samhliða þeim er auðvitað að sameinast um þannig að hafið sé yfir allar deilur að setja rannsókn á þessum málum öllum í farveg þar þurfa margir að koma að verki til dæmis ríkisendurskoðun sem við hlutuðumst til um að færi af stað á mánudaginn var það þurfa auðvitað að koma menn til aðstoðar skilanefndunum sem geta farið yfir það hvað gerðist mánuðina og missirin á undan það þarf að gæta þess að engir hagsmunir gangi undan þjóðinni engin verðmæti sem hún á tilkall til hafi slíkir fjármunir verið fluttir erlendis þarf að reyna að sækja þá og það á auðvitað að bjóða öllum þeim sem kunna að eiga verðmæti á fullkomlega lögmætum forsendum erlendis og hafa auðgast á ástandinu undanfarin ár að koma heim og taka þátt í því af fúsum og frjálsum vilja að byggja upp þjóðfélagið ég skora á auðmenn íslands sem kunna að eiga einhver verðmæti erlendis að koma nú með þau heim og hjálpa okkur við að byggja upp samfélagið geri þeir það ekki ættu þeir ekki að láta sjá sig mikið hérna á götunum ég tel að um leið og við höfum róað ástandið niður og um leið og það er tímabært hljóti það að vera okkar skylda að leggja málin í dóm kjósenda að sýna lýðræðinu þá virðingu að það verði kosið nýtt alþingi og mynduð ný ríkisstjórn það er algerlega óhugsandi að menn geti bara setið hver í sínu fleti eða sæti eins og ekkert hafi í skorist og treyst á að gleymskan leggi þeim líknandi hönd

stærsta verkefnið er auðvitað að sameina alla krafta um að byggja landið upp að fara í gegnum þetta og upp úr því og við höfum til þess alla burði það sem er mikilvægast er að mínu mati að forðast tvennt forðast atvinnuleysi og forðast landflótta við megum ekki missa mannauðinn úr landi sem nú er að tapa störfum í fjármálageiranum og annars staðar í atvinnulífinu lærum af reynslu frænda okkar og vina færeyinga sem hugsa nú hlýtt til okkar og senda okkur kveðjur þeirra versti óvinur upp úr kreppunni nítján hundruð níutíu var landflóttinn þeir misstu frá sér fjögur til fimm þúsund manns að uppistöðu til ungt fólk tíu prósent færeyinga flúðu land eða um það bil það væru þrjátíu til þrjátíu og fimm þúsund íslendingar og við þurfum ekki að hugsa það nema augnablik við sjáum að þetta hlýtur að vera eitt mikilvægasta forgangsverkefnið við þurfum að virkja þennan mannauð og nýta hann í nýsköpun og þróun og þó að það sé þröngt um fé eigum við núna að fjárfesta þannig í framtíðinni að þeim mannauði sem núna er að losna út úr öðrum störfum bjóðist tækifæri stuðningur við að stofna ný fyrirtæki í sprotagreinum og öðru slíku það er óhemjulega mikilvægt að við drögum þetta ekki vegna þess að tíminn er naumur og núna liggur fólk á netinu í stórum stíl og skoðar atvinnutilboð úti um allan heim eðlilega og skiljanlega reynum að sjá til þess að sem flest störf verði í boði hérna heima

milli stjórnmálalífs og þjóðarinnar milli fjármálalífs og þjóðarinnar atvinnulífs og þjóðarinnar og allra

axla ábyrgð leyfa þjóðinni að velja sér nýja fulltrúa og mynda sér nýja ríkisstjórn við skulum trúa á okkur sjálf og getu okkar sem sjálfstæðrar þjóðar í þessu dásamlega landi sem vel að merkja er okkur dýrmætara nú en aldrei fyrr þess vegna út í hafsauga með allar hugmyndir um að hjóla núna fram hjá lögum og rétti í íslenska náttúru ég segi bara eins og ung manneskja sagði á föstudaginn var ekki ræna okkur landinu okkar líka er ekki búið að taka nóg frá okkur að undanförnu pössum upp á ísland og munið svo að lokum góðir áheyrendur að allt vald sprettur frá þjóðinni í lýðræðisríki